Sunt total de acord cu ce ați spus dumneavoastră, pentru că securitatea alimentară este vitală. Vreau, însă, să vă întreb din alt punct de vedere în anii din urmă s au făcut greșeli foarte mari în ceea ce privește vinovăția celor care au pus un produs alimentar periculos pe piață.

Și în țara mea s a întâmplat acest lucru cu un produs alimentar certificat la nivel de Uniune Europeană.